Die Türkei ist nicht nur kein europäisches Land, sie erfüllt auch die Kriterien immer weniger. Deshalb haben wir, Gott sei Dank, auch alle Änderungsanträge abgewehrt, neue Kapitel, insbesondere das Kapitel Justiz und Inneres zu öffnen.

Aber ich sage auch ganz klar, wir sollten endlich umschalten.

Wir sollten das unterstützen, was der Kollege Brok gestern in seiner schöpferischen Art eine Norwegen Lösung genannt hat. Aber auch eine Norwegen Lösung kann es nur geben auf der Basis von Demokratie und Menschenrechten, zu denen sich die Türkei ja verpflichtet hat, indem sie die Menschenrechtskonvention des Europarates ratifiziert hat. Sie ist jetzt schon verpflichtet zur Einhaltung von Menschenrechten. Sie muss es auch jetzt schon aufgrund dieser Rechtsgrundlage tun.